Stimată colegă, ați făcut referire, în intervenția dumneavoastră, la acele state care nu vor să primească migranți. Aș dori să vă întreb cum comentați poziția intransigentă a președintelui României, domnul Iohannis, în această privință.